frú forseti íslensk heimili hafa alltaf verið óhemju skuldsett miklum mun skuldsettari heldur en í nágrannaríkjunum húsnæðisstefnan hér hefur verið allt önnur eigið húsnæði hefur verið nánast dagskipunin sem er ekki í nágrannalöndunum nýjar tölur um vanskil og skuldir heimilanna nú eru því mjög athyglisverðar eftir hrunið þegar fram kemur að skuldsetningin í það heila sé sú sama og á því herrans ári tvö þúsund og sjö eða um hundrað og níu prósent af landsframleiðslu það er athyglisvert líka að í umræðu núna er mun meiri áhersla lögð á að tuttugu og sex þúsund manns eða níu prósent fjárráða einstaklinga séu í alvarlegum vanskilum en að það séu níutíu og eitt prósent sem séu það ekki eins og kristinn h gunnarsson fyrrum þingmaður hér til margra ára vakti athygli á í blaðagrein núna í síðustu viku í tilefni af fréttatilkynningu creditinfo um skuldir heimilanna við tölum nefnilega í kross ýmist er talað hér um að engar raunverulegar niðurfærslur hafi orðið á skuldum heimila eða að við eigum heimsmet í niðurfærslu skulda heimila það er þess vegna frú forseti sem það er mjög mikilvægt sú samvinna sem varð aðdragandi að þessari skýrslu hagsmunasamtök heimilanna óskuðu eftir því kröfðust almennra og réttlátra leiðréttinga á skuldum og afnáms verðtryggingar síðastliðið haust með þrjátíu og fimm þúsund undirskriftum þessi greinargerð sem hér er til umræðu er unnin í samvinnu stjórnvalda og samtakanna þess vegna finnst mér mjög miður að menn skuli tala hér eins og gert hefur verið að þetta sé pöntuð skýrsla það sé verið að blekkja vegna þess að þessi skýrsla er algerlega unnin á þeim forsendum sem hagsmunasamtök heimilanna lögðu upp með þeim fjórum mismunandi leiðum sem samtökin komu með það er mikilvægt eins og hér hefur verið bent á í umræðunni að við förum að finna okkur fastan punkt